Podkarpacie region, który reprezentuję to wspaniali, ambitni, pracowici ludzie, to miejsce, gdzie działa wiele prężnych przedsiębiorstw, powstają nowoczesne ośrodki takie jak chociażby Dolina Lotnicza, a jednocześnie jest to jeden z najsłabiej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej. Nasze problemy nie wynikają z braku chęci, ale z ograniczeń strukturalnych i infrastrukturalnych, które dzięki różnym programom staramy się eliminować.

Nam również zależy na wzroście konkurencyjności gospodarki europejskiej i szukaniu rozwiązań pomagających chronić nasz klimat. Chcemy jednak, aby zmiana priorytetu finansowania była stopniowa, a nie drastyczna, gdyż taka doprowadzi do pozostawienia słabszych regionów samym sobie. Bardzo ważne jest, aby to regiony realizowały politykę spójności, bo takie rozwiązanie przynosi najlepsze efekty.